Zdravo. Stric Niko, en teden je okrog, spet smo prišli malo na obisk. Kako je bilo kaj toti teden, kaj si delal? To je zdaj dobro imeti ljudi, ne, ki jih lahko prosiš, da ti priskočijo na pomoč, ne, ker samo ne moreš zdaj nikamor, je to kar malo problem, ne. Pa dolgo se zdaj že vleče ta čudna ... Poklepetate. Ja, tako ti izveš vse novice, iz Beltincev, kaj se dogaja, iz prve roke. Ja, ampak, vedno, ko pridem zjutraj, vidim tu osmrtnice na cvetličarni, zdaj pa zadnjih parkrat pa ... Bolj obremenjenih s korono. Prišel tam, ja, saj strah je kar upravičen, ne. Ja, ja. Kaj pa imaš kaj stikov s svojimi bivšimi sodelavci v bolnici, ker murskosoboška bolnica je veljala za bolj obremenjeno s pacienti, kako je kaj? Polno osmrtnic, Ja, dosti smrti ... Kaj pa zdaj številka kaj pada, ker nekako pravijo, da se počasi epidemija umirja, ali je tu še vedno ... Aha, na maksimumu. To se odpira zdaj, jaz te ... Ja, za kake zaplete zdravstvene. Nekaj sem se še spomnila, ti, ko si še delal, si pa imel tudi, protibolečinsko ambulanto. mi lahko to malo poveš, kako je to funkcioniralo, . Pa kdaj je to bilo, katerega leta? To ... Petnajst let je tega, ja ... Bilo kar škoda, da ne bi več delala, ker če se jaz prav spomnim, naval je bil velik, ne, pacientov ogromno. Ja, mislim, to je super, ne. Ja. In kako to, da te je pritegnilo to zdravljenje bolečine, kako je v bistvu do tega prišlo? Jaz se spomnim, da si imel, tak model, plastični ali gumijasti, ušesa, pa ... Ko si se učil akupunkture. Občutek je pa verjetno lep, ne, ko vidiš, da si človeku pomagal, da si ga rešil bolečine, ne, so tudi hvaležni za to. Ja, pričakovanja ljudi so različna, ne. Izkušnje dosti pomenijo, da obvladaš situacijo. Pa ste se širili s ... Ki je prevzela zdaj to. Ja. Zdaj eden od tvojih hobijev že nekaj časa je pa proučevanje zgodovine medicine. Kako je pa do tega prišlo oziroma ... Se ne najde denar za to, da bi ... Muzej Murska Sobota. V muzeju je pa en del zgodovina lekarništva, drugi del je pa za zdravljenje glavkoma ali ... očesna ambulanta, Trahom, ja, točno. Muzeja. Enkrat se spomnim, ste imeli v Mariboru tudi nekaj kongres, ti zdravniki, ki se ukvarjate z zgodovino medicine. Par let nazaj, če se to prav spomnim. To ste povezani kaj, na nivoju Slovenije? to je bilo. Kar se spomnim, ja, to nekaj let nazaj. Uničile, ja. Kaj ste pa z enim profesorjem zgodovine iz Maribora enkrat nekaj proučevala in odkrila nekaj zanimivosti v ... na Dunaju v arhivu, ali, kaj pa je tisto bilo? Saj to je super, ja, da se ohranja, ker bi sicer šlo v pozabo, grad propade, ima pa zelo tako močno zgodovinsko ... To je zelo zanimivo. Okej, pol pa hvala za pogovor, bomo še kaj nadaljevali ob drugi priliki, adijo.